Señora presidenta, señor alto representante, la verdad es que este debate, después de haber oído el anterior, me hace pensar que no estemos en el mismo rumbo de hacer poco muy tarde. El usurpador Nicolás Maduro intentó un desesperado golpe de Estado con apoyo militar para impedir que el único poder legítimo en Venezuela, su Asamblea Nacional, eligiera a sus autoridades. Ese régimen ha mostrado su verdadera intención, que es impedir ante todo todos los intentos para la transición democrática y mantenerse legalmente en el poder. Este Parlamento debe ratificar, una vez más, su apoyo a Juan Guaidó, no solo como presidente legítimo en la Asamblea Nacional sino también como presidente interino en la República de Venezuela. Así lo han hecho ya más de sesenta países e instituciones del mundo democrático. No se pueden olvidar las causas ni los causantes de esta crisis venezolana, ni de este intento de golpe a la Asamblea Nacional. Seguimos insistiendo ante el alto representante en la imperiosa necesidad de establecer ‒como él mismo sugirió anteriormente‒ sanciones a los responsables de las flagrantes violaciones del Estado de Derecho.

Que sirvan para que los culpables no queden impunes antes sus fechorías y que los ciudadanos, que están sufriendo las atrocidades del régimen, reciban justicia.